Voorzitter, ook ik dank uiteraard onze rapporteur van ganser harte en de Europese consument wordt zeker beter geïnformeerd door deze wetgeving.

Ziet er op het eerste gezicht best lekker uit, maar pas als je de ingrediëntenlijst bestudeert, kom je erachter dat de gebruikte Edammer kaas helemaal geen kaas is maar een mengeling van kaas, water, room en plantaardige vetten.

Het nu bereikte compromis met de Raad zorgt ervoor dat elke producent moet aangeven welk vervangend product er gebruikt is. Ik zie u knikken, mijnheer de commissaris, maar hoe pakt dat in de praktijk uit?

Daar schiet de consument nog helemaal niks mee op, want die zal eerder aan olijfolie denken dan aan nepkaas. Ik zie liever een strengere aanpak met plantaardige kaasvervanger bijvoorbeeld.

Kortom, ik moet nog zien of het huidige compromis in de praktijk wat oplevert. Dat zal ook afhangen van strenge handhaving en strenge controle in de lidstaten. Ik ben dus van plan, mijnheer de commissaris, dan weet u dat alvast vooraf en bent u gewaarschuwd om de komende jaren de Commissie te vragen hoe deze wetgeving wordt nageleefd in de lidstaten. Waar kaas op staat, daar hoort ook echte kaas in te zitten. Als dat niet zo is, dan hoort de consument dat te weten.